Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Unter schwierigen Voraussetzungen hat das Parlament einen guten Kompromiss ausgehandelt und von uns Grünen wird er voll mitgetragen. Ich freue mich besonders darüber, dass die EU Förderung für die EURES Grenzregionen erhalten bleibt. Durch die Verhandlungsstärke des Europäischen Parlaments ist es gelungen, in dem neuen Instrument 18 der insgesamt 920 Millionen Euro für die Finanzierung der EURES Grenzregionen zu reservieren, und damit können sie ihre Arbeit für die nächsten sieben Jahre fortsetzen. Auch neue Grenzpartnerschaften werden ermöglicht. Ich denke, das ist eine richtig gute Nachricht für die EURES Grenzpartnerschaften und die GrenzgängerInnen, die es in Europa gibt. Der absurden Vorstellung der Kommission, Grenzpartnerschaften über den ESF zu finanzieren, hat das Parlament mit diesem Verhandlungserfolg eine klare Absage erteilt, denn es wäre das Ende der Grenzpartnerschaften gewesen. Bekanntlich unterliegt der ESF nationalen Förderschwerpunkten, die völlig unterschiedlich sind. Dazu verlangt der ESF nationale Zuständigkeiten.

Sie leben in dem einen Land und sie arbeiten in dem anderen.

Lassen Sie mich noch eine einzige Anmerkung zu dem Mikrofinanzinstrument machen. Auch hier hat sich das Parlament klar durchgesetzt und vor allen Dingen klargestellt, dass diese Mikrokredite an Personen und soziale Unternehmen gehen sollen, die sonst keinen Zugang zum Kreditmarkt haben.

aufzulegen und so diese Pilotaktionen zu ergänzen.

Das ist ein gutes Programm, das kann ein erfolgreiches Programm werden und ich denke, die Mitentscheidung des Parlaments hat hier wirklich einen großen neuen europäischen Mehrwert geschaffen!